C'est une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que c'est la sanction d'un processus de négociation qui a choisi la confidentialité, l'opacité plutôt que la transparence et l'implication du Parlement européen. Je sais que ce n'est pas votre responsabilité, Monsieur le Commissaire. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que ce Parlement va choisir la culture, l'agriculture, la santé, la communication plutôt que les grands groupes industriels. Je suis choqué d'entendre certains membres du PPE considérer que l'intérêt général est porté par les grands groupes industriels et non par les citoyens quand ils s'emparent d'un sujet de société. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie, parce qu'effectivement des millions de citoyens se sont mobilisés, ont fait un grand débat de société, et je suis heureux que des députés aient évolué, dans cet hémicycle, pour entendre la démocratie. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que nous allons enfin avoir dans nos sociétés européennes un débat sur l'équilibre entre, d'une part, la liberté publique et le partage des connaissances et, d'autre part, la juste rémunération de la création et de l'innovation.